Le problème est le suivant ce n'est pas en créant des institutions à côté des institutions que nous allons résoudre les problèmes.

Je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, le Président de la Commission ne peut pas être celui qui dirigera la gouvernance économique.

tous les jours!

Ils peuvent jouer au casino s'ils en ont envie mais arrêtons de croire qu'ils vont régler les problèmes de l'Europe. Je demande à renforcer la Commission la Commission et l'exécutif de l'Union européenne et non pas